În al doilea rând, măsurile propuse pentru guvernare electronică trebuie să fie implementate împreună cu acțiuni pentru identificarea electronică, iar măsura propusă de către Comisie este dezvoltarea unui prototip de catalog european al standardelor în telecomunicații și tehnologia informației.